Doppelt so viele illegale Einwanderer in einem Jahr wie in fünf Jahren davor!

Schengen ist das Kernstück dessen, was europäische Bürgerinnen und Bürger als das vereinte Europa erleben.

Die Kommission hat reagiert, und ich unterstütze daher gemeinsam mit den vielen Kolleginnen und Kollegen der Europäischen Volkspartei die sofortige Einführung der gemeinsamen Grenz und Küstenwache durch Frontex. Es ist die zentrale Voraussetzung, um die unkontrollierte Einwanderung endlich zu organisieren, und selbstverständlich muss diese Küstenwache alle Vollmachten haben, dort einzuspringen, wo ein Mitgliedstaat versagt! Und das haben wir heute schon, daher ist es eine logische Konsequenz. Ich habe kein Problem, wenn ein österreichischer Polizist an der griechischen Außengrenze Unterstützungsleistung erbringt, und ich habe kein Problem, wenn ein italienischer Polizist das an der ungarischen Grenze zu leisten hat. Ich glaube, dass der Druck auf unkooperative Drittstaaten steigen muss.

Noch so einen Sommer können wir uns in Europa nicht leisten!